Torej, moj najljubši film je zelo tipičen za žensko populacijo. imenuje se v bistvu Eat, pray, love, torej Jej, moli, ljubi, ne. V bistvu je bil izdan nekje okoli dva deset pač na podlagi biografije pač, na podlagi napisane knjige. in se odvija na večih lokacijah. Pač so mi všeč taki filmu, ko govorijo o samorazvoju in o večjih spremembah v življenju, ki jih vsi imamo. fajn mi je tudi zato, ker, Julia Roberts špila, ki je zelo sproščena, prijetna igralka, in jo spremljamo v enih izmed boljših filmov. Torej film se začne na stopnji, ko v bistvu ugotovi, da se ni nikamor premaknila v življenju in da je poročena s človekom, ki ga ne pozna. ne spomnim se točno, ali jo gospod prevara ali ne. V glavnem, ona se v neki točki, odloči, da želi zapustiti pač zakonsko zvezo, in se odloči, da bo prepotovala svet. Zato ker pač tudi, kar sem si precej zapomnila, je bilo tudi to, da ko je, ne je z užitkom, no. In zato je bila ena njena ena izmed mislim, da prvih destinacij, Italija, kjer je preživela nekaj tednov ali nekaj mesecev in spoznala nove ljudi in se najedla veliko testenin. Je pač res uživala v, destinaciji in pač hrani, ki jo pač ponuja, destinacija. druga destinacija je bila Indija, kjer je pač mislila, da bo našla samo sebe, in se je, mislim, da se reče temu ašram, pač neki samostan varianta, se je pridružila tam neki skupini, kjer je tudi nekaj tednov preživela v tišini, meditirala in ji pač najbolj ni šlo, kar je bil tudi v bistvu smisel potovanja. Tam je tudi spoznala enega gospoda, ki si je zameril neko zadevo v življenju, namreč, bil je, alkoholik. In je imel eno večjo zamero, ker je skoraj poškodoval svojega otroka, ker ga ni videl na dvorišču, medtem ko je zapeljal alkoholiziran na dvorišče. Tako da to je pač tudi ena točka, ki sem si jo precej zapomnila, ker si lahko marsikaj oprostimo, no, in, oziroma si zamerimo še dosti manj težke stvari. zadnja neka destinacija je bil Bali. Pač je meni osebno tudi blizu, zato ker sem tudi bila tam na potovanju. Pač po filmu. Kjer je v bistvu uživala in, spoznala enega zdravilca, ki ji je pač dal neke nasvete, in v bistvu tam spoznala tudi novo ljubezen. V bistvu na začetku se ni, upala prepustiti in spustiti in je mislila, da mora upoštevati, trdno vse nasvete od, zdravilca, da mora, ne vem, dve uri na dan meditirati, potem jaz, potem ... In v bistvu ji je potem zapovedal, da, je važno, da najdemo neko ravnotežje v življenju, ki pa se seveda spremeni, ko se zaljubimo, in pač nekoga novega spustimo v svoje življenje. Tako da se je potem upala prepustiti. Zelo bi me zanimalo, kaj se je potem zgodilo, ker seveda je že od izdaje knjige, mislim, da več kot štirinajst let, torej od filma, nekje deset. No, v glavnem res ne bi bilo slabo ugotoviti oziroma malo raziskati, kar me je zdaj pač obnova tega filma spomnila, da vidim, kje je avtorica v tem trenutku, koliko se je življenje spremenilo od takrat in da mogoče pogledam, če je izdala še kakšno drugo knjigo, no. Ker tako lahko neko branje, čeprav ima velik pomen, in te spomni, da so vsi izzivi v življenju normalni. Pač je včasih super naleteti na nekaj takega, no. Kot že rečeno, Julia Roberts je pač glavna oseba oziroma glavna igralka v filmu, drugega glavnega igralca se sicer zdaj imena ne spomnim, ampak sta imela kar lepo kemijo, no. In je bilo fajn. Pač film me je tudi spodbudil k potovanju, ki sem ga že omenila, ki je bil moja druga večja destinacija, in je res pokazal življenje Balijcev, in res taka velika riževa polja, majhne hiške, zelo je vlažno, zelo je vroče, ozke uličice, in pač kot zanimivost, je bilo tudi prikazano v bistvu v filmu. Pred vstopom v vsako hišo, so daritve v bistvu tem njihovim bogovom. Pač na mali palmov list dajo po navadi malo riža, kuhanega ali nekuhanega, in v bistvu cvetlice pa, po navadi imajo kakšne te dišeče palčke, malo sadja, in v bistvu to dajo, zjutraj in zvečer menjajo, no. Tako da to je bilo tudi prikazano na filmu. je pa v filmu tudi pomagala eni, Balijki, z otrokom, s hčerko, ki se je tudi pač ločila od moža, in to je v Baliju se je takrat predstavljalo veliko sramoto. bila je tudi ona na neki način zdravilka oziroma je izvajala masaže in sama proizvajala recimo neke kreme. tudi ko se je Julia Roberts sicer, v filmu je seveda imela drugo ime, ampak se ga ne spomnim, poškodovala, in je imela težave z mehurjem vnetim, ji je pač tudi pomagala z zdravili. v glavnem, če se vrnem k temi, pomagala ji je, pač tej Balijki, njeni hčerki do, njune lastne hiše. pač namesto da bi, se obdarovali za božič, je prosila vse svoje prijatelje, ki jih je našla oziroma spoznala na prejšnjih potovanjih, in od doma, torej iz Amerike, da, pač podarijo denar namesto tega. In, s samo nekaj tisoč dolarji, kot da rečem, ne spomnim se sicer točnega zneska, petnajst tisoč dolarji si je lahko ogromno hišo postavila na Baliju, take ko v bistvu za tam sploh niso značilne, no. In je, pač je lahko imela tudi prostor za svoj studio. Tako da tudi ta dobrodelna nota mi je bila v filmu všeč. moja najljubša destinacija in tudi v bistvu mi je ena izmed najljubših zaradi tega, ker je bilo tudi moje najdaljše prvo potovanje. Najljubša destinacija je Tajska, zaenkrat, torej azijska država, do katere sem z letalom potrebovala najmanj petnajst ur. Predvsem mi je prirasla Tajska k srcu zato, ker, kot rečeno, sem bila tam kar nekaj časa. Mislim, da dvaindvajset dni je vse skupaj trajalo potovanje. In na koncu dneva ni pomembna sama destinacija, ampak tudi s kom si, tako da sem bila z dvema puncama, s katerima se zelo dobro razumem. Na Tajskem sem bila dve leti nazaj, leta dva devetnajst, konec januarja do sredine meseca februarja, kar je idealen čas v bistvu za obisk. mogoče malo boljši čas bi še bil november, december, ampak januar in februar je tudi precej dobro obdobje, ki ni deževno. seveda na Tajskem je vedno vroče, nimajo zim, ampak vseeno, je bilo to poletje, tako da sem se izognila koncu zime v Sloveniji in letela na Tajsko. glavno mesto Tajske je Bangkok, ki ima poseben značaj. sicer za začetek potovanja na vročem, smo potem komaj čakali, da pridemo do plaže. Ampak vseeno je precej vroče, soparno, ampak vzdržljivo, no. Tam sem jedla tudi enega izmed najboljših, ene izmed najboljših veganskih, spomladanskih zavitkov, in pogledala kar nekaj templjev. vodila sem se tudi z tuktukom. to je dejansko en, predelan skuter, kjer v bistvu, okej, tuktuk je v bistvu predelan skuter, ki, ima kot neko hiško, torej si pod streho, voznik ima pač svoj stol zraven in normalno volan, ti pa pač sediš zadaj s potniki in je nekaj malega prostora tudi za prtljago. vozi se pa po normalnih cestah in lahko drviš tudi do osemdeset ali do devetdeset kilometrov na uro. Šoping center recimo sem tam tudi obiskala, ki ni kaj precej drugačen od našega, edino pač vonjave so posebne, no. V smislu, vsepovsod so te dišeče svečke in dišeče, te palčke. Tako da potem iz Bangkoka smo se, proti severu premaknile do Čangmaja, to je eno izmed največjih severnih mest, ki mi je ostalo najbolj v spominu zato, ker smo šle v, elephant sanctuary, torej tam, kjer v bistvu, rešijo slone in potem tam bivajo. spoznali smo tudi majhnega slončka, ki še ni bil dresiran, kar grejo posebej v neko šolo na jug, kar pomeni, da je delal vse po svoje, in ko smo se sprehajali z dvema velikima slonoma in s tem enim majhnim, je on kar šibal po gozdu, kot si je sam želel, in nas gnjavil za banane, ki smo jih imeli zraven, in od takrat imam tudi v bistvu ful smešno sliko, ko je kolegica ni imela časa odpirati banane in ji je z rilcem že real po rokah. in njen izraz na obrazu je res, zelo smešen in, dih jemajoč. fajn je bilo na severu, zato ker kljub temu da je bilo vroče, je na severu seveda, logično, tudi hladneje, tako da smo se lahko zvečer ohladile. Tam sem si privoščila tudi veliko masaž. Ena masaža me je prišla samo nekaj evrov. Takrat sem tudi prvič kupila, prvi veganski cimetov zavitek, ki je bil zelo, zelo dober. Tam smo se udeležile tudi kuharskega tečaja, kjer smo pripravili sami spomladanske zavitke, tako da, mi je zelo žal, da jih od takrat še sicer nisem pripravila, ampak, bom enkrat, in tajski kari in še neke nudeljne, se mi zdi. In hodili smo po njihovem vrtu in smo si v bistvu sami nabrali sestavine in to je bila definitivno ena izmed, sicer dražjih naložb na potovanju na Tajskem, ampak je bila izkušnja, ki je ne bi zamenjala. Potem smo se po severu odpravile na jug, na otoke. videli smo tri ali štiri otoke in bile smo tudi na nekaj, izletov z ladjicami. Videla sem tudi James Bondov otok, ki, pač je bil viden v filmu, torej pač iz otoka oziroma iz plaže vidiš eno veliko skalnato gmoto, ki je na, koncu, torej čisto pri vodi zelo tanka in proti vrhu je širša, no. Tako da je bilo zelo zanimivo videti, nekaj tako ikoničnega v živo, ker na sliki izgleda definitivno drugače kot v živo, čeprav veš, da je to to, da je isto, ampak, je občutek čisto drugačen. moj najljubši otok je bil Ko Tao, kar v bistvu, pač v "Ko" pomeni otok, "Tao" pa, če se ne motim, pomeni želvji, torej imenujejo ga po angleško sicer Želvji otok, kar je v bistvu v v obliki želve. Čeprav sem si želela videti želvo na Tajskem, tega do Balija, torej do naslednjega potovanja, sicer nisem doživela na žalost. Sem pa vesela, da sem. Ampak, če se vrnem k Tajski. Na enem drugem otoku, katerega ne spomnim imena, smo imele tudi zanimivo izkušnjo. Šli smo na ful moon parti, kar pomeni na zabavo ob polni luni, in smo se morale z ladjico peljati na drugo stran otoka. In ob vrnitvi, je sicer bilo super videti morje, popolnoma razsvetljeno, torej nisi bil v popolni temi, ampak se je, na poti nazaj, torej z vrnitve iz, torej na vrnitvi iz zabave, se je nam pokvarila ladjica, na kateri nas je bilo vse skupaj okoli deset, petnajst oseb, in nismo vedeli, kaj bo, kako bo, tudi za plavati v bistvu ni bilo mogoče do plaže, čeprav tako na hitro je bila videti kar, videti kar blizu. Smo pa bili na precej odprtem morju, torej visoki valovi so bili. In, na mojo srečo oziroma na srečo vseh so nekje v roku petnajstih minut popravili motor, torej kot da bi samo neki gumb se v bistvu izklopil. In potem, ko smo prišli nazaj na otok, sta mi kolegici na, naši namestitvi, namreč, v enem bungalovu smo spale, sta mi povedali, da mi nista upale povedati takrat, ko smo bili na odprtem morju, ampak da je dejansko bil zraven nas kit. Tako da, sem vesela, da mi nista povedali, zato ker bi po mojem zapaničarila v tistem trenutku, ker vseeno je to tako velika žival, ki lahko prevrne čoln. In v temi, kljub temu da je bilo precej razsvetljeno zaradi lune, ni prijetna zadeva, no. na tem bungalovu v bistvu sem videla tudi največjega po mojem kuščarja na celem svetu. dolg je bil kak meter in pol in je bil v bistvu pripopan na poden od našega bungalova. Ker to so bile v bistvu hiške v višino in si šel po takih, po lojtrici, si šel gor in si spodaj videl v bistvu poden od hiške, ko si seveda pomikal se proti tisti lojtrici. Tako da to je bilo moje prvo daljše potovanje, potovanje z letalom. Mogoče če bi prej že potovala, mi Tajska ne bi bila tako všeč, ampak je definitivno destinacija, ki si jo je treba pogledati. druga kultura je, drugi način življenja in ti odpre, spoznaš marsikaj o sebi in pač tudi o drugih kulturah. moj najljubši recept definitivno ni slovenski. zelo vesela sem, da sem spoznala druge kulture in ena izmed teh zelo dobrih jedi, ki je bolj, indijska oziroma jo jejo tudi recimo na Tajskem, pač bolj v azijski smeri, je kari. Kari se lahko pripravi na različne načine, z različnimi sestavinami, z različnim mesom ali pa brez mesa, in jaz ga pripravim s čičeriko, zato ker se prehranjujem vegansko. in za ta recept potrebujemo, čimveč zelenjave, osnova za moj skoraj vsak recept je čebula in česen, tako da to je definitivno nekaj, kar potrebujemo za ta recept. Čičeriko, lahko vnaprej skuhano, jaz po navadi kar iz konzerve vzamem, zato ker kuhanje čičerike vzame veliko časa in je zelo smrdeče, pač samo če samo kuhaš čičeriko. In kokosovo mleko ter primerne začimbe. To je v bistvu vse, kar potrebuješ za osnovo od karija. Jaz ga pa rada pripravim še s sladkim krompirjem in da dodam še špinačo. Kar sicer ne vem, če je ravno original kari recept, ampak je to nekaj, kar mi je zelo, zelo, zelo všeč. torej, če začnemo z receptom. Potrebujemo čebulo, česen, jaz torej pripravljam s sladkim krompirjem, čičeriko in špinačo. potem od tekočin pa kokosovo mleko iz pločevinke, vodo, za začimbe pa, jušno kocko, ni sicer potrebna, ampak, precej izboljša okus, in najpomembnejša sestavina je začimba kari mešanica, ki se jo da v bistvu dobiti v katerikoli trgovini, že v manjši, in ki vsebuje kurkumo, kumino, kajenski papir, verjetno tudi sol in še kaj takšnega zraven, kar se ne spomnim, ampak je v glavnem mešanica večih sestavin. Jaz potem po želji, če se mi ne zdi okus, najboljši, dodam malo kumine še posebej, ker imam tudi to začimbo doma, ali pa papir še zraven ali pa, kurkumo, ki je pač najpomembnejša sestavina, namreč, ravno zaradi kurkume je v bistvu začimbna mešanica oranžne barve. rada še pa imam zraven malo, limoninega soka, torej limono. In potem ko poskusim, ko je zadeva kuhana, še po potrebi dodam pač limonin sok. najprej narežemo vse sestavine oziroma zelenjavo, ki je potrebna rezanja, torej čebula, česen, olupimo krompir in narežemo krompir. In ko je zadeva pripravljena, na malo olivnega olja popražimo najprej čebulo, da postekleni, in na koncu, ko je že čebula skoraj pripravljena, dodamo, česen. In ko česen zadiši, lahko dodamo že krompir, ali pa ne. v bistvu, zdaj zavoljo tega posnetka dajmo dodati krompir. Lahko dodamo pač krompir ali pa tudi ne. Lahko pač prvo damo začimbno mešanico. jaz bi v tem primeru torej dodala prvo krompir in ga na hitro podušila s čebulo in česnom, potem pa bi dodala karijevo mešanico in dobro premešala s tem, kar imam že v posodi, zato da tudi, začimbe zadišijo. Potem bi dodala kar jušno kocko, jo malo razdrobila in odprla pločevinko ter dolila pločevinko kokosovega mleka. Lahko dodamo celotno, če pa se nam zdi oziroma pazimo na maščobe v naši prehrani, lahko dodamo tudi pol ali pa uporabimo manjšo pločevinko. Jaz uporabim tisto štiristomililitrsko standardno verzijo. potem pa to pločevinko sperem še z vodo oziroma dolijem kar vodo do vrha in dolijem tudi, v posodo, to vodo, zato da malo, razredčim. Lahko bi pustili verjetno tudi tako, ampak, je meni okus tako najljubši. Torej začimbe imamo, vse sestavine skoraj imamo v posodi, tako da povečamo ogenj, s čimer omogočimo, vodi in kokosovemu mleku, da začne vreti. Ko, začne vreti, damo ogenj na minimum in, počakamo dvajset minut, da se, oziroma kuhamo dvajset minut, da se krompir skuha. Oziroma več seveda, če je to potrebno, odvisno seveda od velikosti krompirja oziroma krompirjevih delov, ki smo ga dali v posodo. Ko je zadeva skoraj kuhana oziroma je kuhana, kar preverimo, če je krompir kuhan, dodamo še pločevinko, oprane čičerike, lahko tudi seveda kuhane oziroma lahko tudi seveda, kuhane doma, torej da ni iz pločevinke, ampak meni jo je na tak način najlažje pripraviti. V bistvu že prej, ko smo pekli, bi lahko, oziroma pražili čebulo, bi lahko dodali kaj mesa, ampak ker ga ne jem, je v bistvu to meni najljubša verzija, kot omenjeno. Lahko bi dodali tudi lečo, če bi želeli. Ampak meni je kombinacija kokosovo mleko, čičerika in sladki krompir s karijem najboljša. Tako da ker je čičerika v pločevinki že kuhana, samo premešamo in pustimo par minutk, da, se še pokuha, da se, v bistvu vsi okusi povežejo. In če imam špinačo doma, svežo, mlado, je to v bistvu točka, v kateri bom jo dodala. Torej oprana mlada špinača. Če je zadeva za dve osebi, jo dodam kar v, posodo, če pa vem, da bom jedla kari večkrat, pa je ne dodam kar v posodo in jo vmešam vsakič, ko nabašem pač nov krožnik in ga pogrejem. za prilogo bi definitivno priporočala divji ali navadni beli riž, ali pa vsaj kruh, no. V glavnem karija, četudi ima v bistvu že krompir v njem, ne jem pač samostojno. Priporočala bi pa morda še tudi zraven, kar v kariju, recimo cvetačo ali pa, brokoli. To so v bistvu, to je zelenjava, ki jo najpogosteje dam v kari. In to je zelo lahek recept, ki ga lahko skorajda vsakdo naredi. bi priporočala, da se seveda preizkusi, pač ta juha od karija oziroma omaka, preden se postreže. Velikokrat je potrebno dodati še začimb, vsaj jaz velikokrat dodam, in malo limoninega soka, če seveda manjka neka kislina temu receptu. domačih živali mi je všeč kar precej in v prihodnosti bom imela kar nekaj različnih komadov. trenutno imam mačko in lahko rečem, da je to moja trenutno najljubša hišna žival zraven psa, ki si pa ga še žal ne morem zaradi prostorske stiske privoščiti. Mačke so mi všeč zaradi njihovih osebnosti, namreč so precej trmaste in imajo različne osebnosti, ne. Torej nobena mačka ne bo podobna drugi, imajo seveda enake navade in enake nagone kot vsaka večja mačka, torej rade sedijo v škatli, veliko raje, kot pa, da kupimo kako večjo hiško v prodajalni za male živali, in če stane tudi sto evrov, je v bistvu niti sama ne bo povohala, ne. Najlažje torej imajo škatle in tudi, če vidimo kdaj v kakem živalskem vrtu, če kje ostane kaka škatla, se bo v bistvu tiger v njo usedel. Ne vem, zakaj imajo to navado, ampak jih imajo najrajši. Pač so take male kepice, ki lahko so zelo agresivne, lahko so pa zelo cartaste. Torej moja mačka, ki ji je v bistvu uradno Ajša ime, je želvutinaste barve, je torej večinoma črna, ampak ima tudi takšne, rumene, rumeno rjave in bele lise in dlaka je čisto pri koži bela. Tako da če imaš ali svetel ali črn pulover, se bo vedno vsaj en kos dlake, ena stran dlake v bistvu videla na njej, tako da ti to nič ne pomaga, da izbiraš oblačila glede na dlako od mačke, ker pač tukaj ne gre. je na začetku bila zelo plašna muca, kar mi je zanimivo pri mačkah, ne, da lahko so takoj pogumne, če pa imajo kakšno slabo izkušnjo, pa so lahko tudi precej plašne. vzela sem jo iz zavetišča in je potrebovala štiri dni, da je v bistvu stopila v isti prostor z mano. na srečo sem bila takrat doma, kar se je začela covid situacija, in sva lahko hitro vzpostavili kontakt. Je pa prve štiri, dni v bistvu bivala v kopalnici v košari od omare in se ni premaknila ven. sedmi dan je končno skočila na kavč in tudi potem zvečer na posteljo in sva potem od takrat v bistvu skorajda nerazdružljivi. Ker sem živela v Ljubljani, ko sem jo dobila oziroma posvojila, in sem se nekajkrat vozila v Maribor, je tudi z mano šla dostikrat na izlet. Je bila kar precej pridna, čeprav je veliko jokala, in potem sem ugotovila, da joka, ko ji je vroče. Tako da ko je bilo tudi meni malo vroče, sem raje prej vklopila klimo, kar sem videla, da ji to bolj ustreza. ne spi z mano na postelji, z mano je na postelji recimo čez dan, če sem doma, drugače spi za sebe, po navadi na kavču, kjer ima mir. mačke tako ali tako čez dan večinoma spijo, tako da če sem doma ali ne, nekje povprečno od šestnajst do dvajset ur spi. In potem zvečer, ko je čas za spanje, bi se one v bistvu najbolj igrale. Tako da opažam, da ji moram dati čez dan dovolj pozornosti in se z njo igrati, zato da je potem tudi zvečer bolj mirna. Se pa prvič prebudi nekje okoli pol treh, pol štirih, in če nima hrane v, svoji skledi, bo to nakazala z glasnim mijavkanjem ali s krampanjem po vseh možnih omarah, dokler me ne zbudi. Tako da se je že zgodilo, da me je tudi ob pol štirih zjutraj zbudila, včasih pa je kar pridna pa spi do pol šestih ali šestih. Živiva v bloku, kjer rada gleda v bistvu iz mislim, skozi okno. Nima pa neke želje iti ven, no. Sem pa razmišljala, da bi jo peljala na sprehod. Stara je v bistvu zdaj dve leti in z mano je malo več kot eno leto in moram reči, da sva se v tem času zelo povezali. Tako da ja, to so razlogi, zaradi katerih so mi mačke všeč, zato ker niso tako pokorne kot psi in jih ne moremo do take stopnje tudi ne si podrediti, in zato ker so samosvoje, mi je pač ta njihova osebnost tudi povšeči.